Tento rozpočet Európy bude dôležitý tak, ako hádam žiaden pred ním.

Klimatická kríza, ničenie biodiverzity od Amazonu po slovenské lesy, tsunami plastového odpadu, ale aj koktail toxických látok všade okolo nás. Toto ohrozenie je však aj obrovskou príležitosťou.

Nie je to len o tom, aké percento prostriedkov vynaložíme na ochranu klímy alebo biodiverzity. To musí byť základ a musí to byť dostatočne ambiciózne. Rovnako dôležitá je koherencia politík, aby ľavá ruka vedela, čo robí pravá. Nemôžeme tvrdiť, že chránime klímu a prírodu, keď súčasne dotujeme jej ničenie. A to sa ešte stále deje. Európa potrebuje obnoviteľnú energiu, priemysel, ktorý nezamoruje prostredie, potrebuje poľnohospodárstvo chrániace farmárov, chrániace prírodu aj zvieratá. Tento rozpočet nie je o nás. Tento rozpočet je o tom, či naše deti budú mať budúcnosť.